Ja, danes pa bo treba iti malo na sprehod, ker lepo vreme, pa bom jaz lepo šla okrog Pekrske, ker mi to koristi, malo se razgibam, malo me sladkor pade, ker imam previsokega, in to je kar fajn za sprehod po jutri, bi tako bilo prav, da grem vsako jutro, ampak včasih se spravim, včasih pa ne. No, in če hočeš iti okrog Pekrske, moraš iti tu jaz ponavadi grem tu na tem parkplacu, kar vzamem iz avta pohodniške palice, po pa grem kar tu do podhoda tam, ko gre cesta čez, ta zahodna obvoznica, bi rekla, pa ob potoku gor, pridem tam do tele Kanteja, ko ima zelenjavo oziroma sadje, vrtnarija. Tam še počasih pogledam pa še kakšne rože ali pa kaj kupim ali pa spomladi kako solato, sadike, paradižnik pa take stvari. No, potem pa grem gor naprej ob potoku pa kar ob gozdu zraven, mislim tako da ne grem tja okrog, grem počez po čez hribček gor, in tam že pridem čisto na vrhu, tam ponavadi vidim tja v vinograd čez cesto, čez tisti jarek še fazane spomladi, ko se pasejo. Pol pa nadaljujem dol do drugega potoka, tam pa okrog Pekrske, tam še včasih ptičkom kaj nesem, ker so ptički. Tam je nekdo jim dal hišico pa zdaj ljudje dostikrat dajo kaj za jesti pa jaz tudi, ker tu bi jih jaz na balkonu hranila, pa tudi ne upajo toliko blizu priti. Tako da jim tam včasih kaj nesem, kako same od bučnice ali pa sončnice. No, pol pridem po oni strani nazaj dol pol včasih grem tu, ko sem prišla gor še naprej ali pa levo tam dol po oni strani, kar še pol zavijem tja mimo v zgornjem delu Qlandie pa tam, ko zdaj gradijo te bloke, potem se tam obrnem nazaj pa tu dol mimo, kaj je to, Hoferja, pa spet grem tja okrog v vrtov, da pridem nazaj do potoka, potem pa ob potoku dol nazaj pa lepo domov. In tak je ta moj jutranji sprehod. Drugače pa, kaj jaz vem, rada doma kaj naredim. Zadnjič sem pekla, sin ima tako rad kostanjevo pecivo, pa se nikoli nisem posebej potrudila. Zdaj pa sem rekla, letos ni res, da jaz ne bi tega peciva naredila. Pa sem se spravila, sem vzela si recept iz interneta in sem pol naredila kremo pa tam piše tudi, kako pač je treba narediti in te kreme, to je najtežje, ker se ne posreči oziroma je težko te kostanje kuhane spasirati, ali kako bi rekla, pač kremo narediti, in jaz sem jih dala kar na mlinček za tisti ko imam za orehe mleti, pa se je to lepo zmlelo, tako da sem lahko kremo naredila, biskvit spekla, čez namazala, dala za tri ure v hladilnik, tako kot pač piše v receptu. In to je bilo pol ta boljše, sin je bil vesel in je rekel, zdaj se moram malo paziti, da se ne bom preveč najedel, ker je to tako dobro, da ne morem nehati, no, ampak v glavnem sva pol se te tako dogovorila, da je on pač tisto pol imel. Ja, tako. Kaj še naj povem vam tu na? Za na rojstni dan sem že praznovala visokega, na osemdeset let. Tu smo šli z z otroci pa z vnuki pa njihovimi partnerji tam, ko temule Bimu v Oplotnici, ker sem namreč iz Oplotnice doma, in se mi je tam najbolj domače, smo tam kar lepo praznovali. Malo se poveselili, malo igrali, malo so me še spraševali, kako pa pa kaj. Mislim eno igro, da sem morala še nekaj odgovarjati, češ, koliko pač jaz pri osemdesetih letih sem še sposobna misliti. In tako da eno vprašanje je bilo tudi, koliko, če jaz vozim avtobus od Slovenske Bistrice do do Maribora, koliko če jih vstopi tu, toliko pa tam toliko, kaj potem napravi šofer, tako da sem pač odgovorila, da, da če jaz vozim, potem ni potrebno šoferja, v glavnem take šale smo smo pač se pogovarjali. Ja. Zdaj pa mi je še umrl en prijatelj, mislim en znanec, taki ubogi je bil tu v gruharji, zadnjič zvečer so baje videli sosedi, da so bile lučke, da so pri, tam. In so se pol ugotavljali, spraševali, kaj je, v glavnem je on imel to da je lahko štiriindvajseturno tisto, da se lahko pač je oglasil, če mu je bilo težko, pa je pritisnil na tisti gumbek, ampak ko so prišli reševalci, je bil zaklenjen, niso mogli do njega, so klicali potem še gasilci pa policijo in so vsi pol seveda odprli, prišli do njega, ampak je revež že umrl, mislim prej, ni mu bilo več pomoči. Je pa bil tu njihov tuf dom, ima on sicer dve hčerki, ampak ni hotel, tako pri nobeni ni mogel biti, ker so, ker je bil preveč samo pojdi, pojdi pa pa, sam biti, ni, ni, si dal kaj dopovedati, in zdaj je te še revež tam zaspal. Zadnjič je še zunaj bil je šel moj zet mimo, je še njega, naj mu cigarete prinese, ker je kadil fejst, in te je rekel zet, da je seveda, so ga vsi poznali v trgovini, je da, ko je on prišel v trgovino, prej ga ni vprašal, kake cigarete in je v trgovini rekel: "Ene bi moral cigarete prinesti, pa ne vem kakšne, nisem vprašal." Pa je on rekel, ja, pa je rekla prodajalka tam: "Ja, če je to za tega in tega, potem so ta take in take prav." In je res pol ta prave prinesel. Tako da mu je dal, ni hotel tako nič, da bi mu plačal, da se mu je lepo zdelo. pa tudi zdaj se tako milo naredili, je rekel: "No, vidiš pa sem mu še jaz ene cigarete kupil, če bi bilo boljše, da ne bi kadil, ampak zdaj, če je celo življenje, pa je res zdaj na koncu pač njegova stvar, če, če še je pač na koncu, mu ne moreš pol več tega stran vzeti." Tako da še te nekako, neke naredimo pa se še kar imamo. Ja, zdaj pa bo menda te že tako. kostanje sem si skuhala, zdaj pa bom malo jih se nalupila, pa bomo malo še mošteka zraven spile, ko pride Nada, da bova gledali to nadaljevanko. Kostanji so že kuhani. Koliko bo ostalo, bom pa že spet imela za pecivo, ker je zelo dobro ali pa kako kremo iz kostanjevega pireja. Bo pa tudi zdaj martinovo, pa bomo za martinovo kosilo naredili, pa je tam tudi priporočajo zraven dati neke malo kostanjev zraven rdečega zelja pa, pa mlincev pa tega, tako da bo. Radi naredimo to martinovo kosilo, ja vnukinja, ko je bila mala, ni ni mogla reči, ni pač rekla martinovo, ampak je rekla martinkovo kosilo. In zdaj je to ostalo nam in vedno, ko se martinovo bliža, rečemo: "A zdaj pa bomo imeli spet martinkovo kosilo." Da, da se poveselimo pa radi imamo vsi te mlince pa to zelje rdeče, pa jabolka olupim, pa pol dam malo marmelade not. Tako da je bolj dobro pa malo kako solato zraven, ali pa da se to na vsi pol na veselimo pa pojemo pol pa še kako pecivo čez, pa pa je. Ja. Kaj še naj vam povem? Najljubša jed, ja, najljubša jed, ka bi to bilo za mene, najljubša jed? Včasih je bilo to pohano, kak pohan piščanec, ko smo bili mali, smo se veselili, če so bili pohanci. Da so bili doma vzgojeni oziroma so doma na trave rasli piščanci, pač doma se dali v lid, pa potem se doma to hrano jedli s trave pač vse, kar je bilo naravno. Pa smo se veselili kake obare ali pa tudi pohanih teh piškov. Ja. Tako. V redu je. Bo dovolj, no.